Depuis la résolution de février 2010 jusqu'à ce jour, les choses n'ont guère évolué, sinon en pire, pour le peuple de Madagascar.

Le Parlement européen avait clairement exprimé déjà, il y a plus d'un an, son soutien à l'idée d'un processus démocratique qui pourrait conduire à des élections.

Il ne peut pas se présenter à de nouvelles élections, nous le rappelons dans cette résolution, cela doit être clair.